Il y a deux points qui sont extrêmement positifs. Le premier, c'est le fait de prendre en compte l'incidence des décisions des États sur les autres. Je crois que cette coordination ex ante est particulièrement importante.

Le deuxième point positif, c'est cette possibilité de faire du sur mesure, avec des instruments budgétaires pour aider les États à avancer dans la voie de la compétitivité.

La première chose, c'est que vous allez avoir du mal, parce que, par définition, tout le monde n'aime pas la méthode communautaire, et que le semestre européen est plutôt organisé État par État.

D'une manière générale, si j'ose dire, on a un peu le sentiment, quand on regarde tout ce qui a été fait ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais que, parfois, pour les citoyens, les résultats tardent à venir.

La deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de contrat dans l'ordre juridique communautaire. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. On unit des êtres humains, des citoyens, qui ne sont pas prisonniers de l'État dans lequel ils sont nés ou dans lequel ils vivent, et établir des relations contractuelles entre un État et les autorités communautaires, ce serait opérer une discrimination entre les citoyens. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait un ordre juridique communautaire partagé.